Určitě se shodneme na tom, že hlavním cílem by mělo být zajištění udržitelného rozvoje, pracovních míst a prosperity v Podunají. Mělo by tak být učiněno s maximálním využitím již existujících nástrojů a politik.